Ich habe eine Frage an den Kollegen Pitella, der ja als Vizepräsident hier die Verhandlungen häufig leitet. Herr Pitella, Sie haben gesagt, erstmals werde das Dogma der Unabhängigkeit der EZB in Frage gestellt und erstmals eine demokratische Kontrolle eingeführt. Ist Ihnen bekannt, dass der für diesen Teil zuständige Vizepräsident Constâncio bei der ersten Verhandlung über eine interinstitutionelle Vereinbarung gerade dies völlig in Frage gestellt und betont hat, dass er überhaupt keine zusätzliche Kontrolle für die Gremien der EZB dulden wird?